mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar um leiðir til að auka fullvinnslu á fiski hérlendis flutningsmenn eru auk mín þau háttvirtir þingmenn þuríður backman og ögmundur jónasson en tillögugreinin hljóðar svo alþingi ályktar að fela sjávarútvegsráðherra að kanna orsakir mikils útflutnings á óunnum fiski á fiskmarkaði erlendis og mögulegar leiðir til að auka í staðinn fullvinnslu innan lands ráðherra birti alþingi niðurstöður sínar og tillögur eins fljótt og unnt er frú forseti þessi tillaga var flutt á hundrað þrítugasta og fyrsta löggjafarþingi það er fyrir ári síðan og náði þá ekki fullnaðarframgangi og er þess vegna endurflutt en ég vildi spyrja frú forseti er sjávarútvegsráðherra nokkuð hér í þinghúsinu forseti vill upplýsa að samkvæmt upplýsingum hér á skjánum hjá forseta er hæstvirtur sjávarútvegsráðherra í húsinu ég hefði þá gjarnan viljað ef tök eru á að hann gæti þá undir ræðu minni komið og ég þarf að bera fram við hann spurningar forseti mun gera ráðstafanir til þess að fá hæstvirtan ráðherra í salinn takk fyrir það frú forseti en í greinargerð með þessari tillögu um að auka fullvinnslu á fiski hérlendis segir útflutningur á óunnum fiski í gámum á fiskmarkaði erlendis hefur aukist gríðarlega útflutningur þessi hefur verulega neikvæð áhrif á þjóðarbúið enda ljóst að unnt væri að auka útflutningsverðmæti þessa afla umtalsvert ef hann væri unninn hér á landi hráefnisskortur er viðvarandi vandamál í íslenskri fiskvinnslu ekki síst hjá þeim fyrirtækjum sem reka fiskvinnslu án útgerðar og treysta því algjörlega á nægt framboð af fiski á íslenskum fiskmörkuðum þegar fiskur er fluttur óunninn á fiskmarkaði erlendis hafa íslenskir fiskverkendur enga möguleika til að bjóða í þann fisk segja má að jafnræði íslenskra fiskkaupenda gagnvart erlendum fiskkaupendum sem og samkeppnisstaða þeirra sé skert að þessu leyti þegar útflutningur á óunnum fiski er orðinn svo mikill og raun ber vitni og verður nánar gerð grein fyrir hér á eftir hefur hann mjög neikvæð áhrif á möguleika fiskvinnslufyrirtækja til viðgangs og vaxtar þetta er sérstaklega bagalegt í því ljósi að virðisauki í vinnslu sjávarafurða hefur verið með mesta móti hjá þeim fyrirtækjum sem stunda fiskvinnslu einmitt án útgerðar þar hefur oftast nýsköpunin orðið til þar hefur markaðsþróunin ekki síst orðið til einmitt í þessum minni fiskvinnslufyrirtækjum sem hafa þó ekki verið með útgerð en þurft að reiða sig á fisk á mörkuðum spyrja má hvað valdi því að óunninn fiskur sé fluttur úr landi í þessum mæli margir hafa haldið því fram að orsakanna megi leita í ólíkum vigtunarreglum og svokallaðri yfirvigt sem tíðkast á erlendum fiskmörkuðum

með vísan til þess að hærra verð fáist fyrir fiskinn á erlendum mörkuðum enda hefur fiskverð verið mjög hátt á fiskmörkuðum hérlendis undanfarin ár og ég tala nú ekki um á þessu ári í þingsályktunartillögu þessari er lagt til að ráðherra kanni hvaða undirliggjandi ástæður og orsakir séu fyrir þessum mikla útflutningi og komi með tillögur til úrbóta í sjávarútvegsstefnu vinstri grænna

auka alhliða menntun á sviði sjósóknar og fiskvinnslu og stuðla að fullvinnslu alls sjávarfangs þá þarf að tryggja nýliðun í greininni og huga sérstaklega að þjálfun verðandi sjómanna einnig ber að setja reglur um að allur afli sem ekki fer beint til vinnslu hjá sama aðila og veiðarnar stundar skuli fara á markað til að auðvelda aðgang innlendrar fiskvinnslu að öllu því hráefni það er nauðsynlegt að huga sérstaklega að því hvernig styrkja megi íslenska fiskmarkaði í samkeppni þeirra um fisk við erlenda fiskmarkaði þannig að þeir fái að fullu notið þess forskots sem fylgir nálægð við fiskimiðin og útgerðarfyrirtækin þáttur í þessari þingsályktunartillögu er að beina því til sjávarútvegsráðherra að hugað verði að þessum atriðum sérstaklega íslenskur fiskmarkaður hefur verið í mikilli framþróun á síðustu árum með upptöku fullkomins uppboðskerfis er nú unnt að stunda viðskipti á honum með hjálp netsins hvar sem er í heiminum þannig standa kaupendur erlendis jafnfætis öðrum þegar uppboð fara fram er það álit flutningsmanna þessarar þingsályktunartillögu að eðlilegast væri að allur sá fiskur sem nú er fluttur á erlenda fiskmarkaði færi þess í stað á íslenskan fiskmarkað enda væru möguleikar erlendra fiskkaupenda til að bjóða í og kaupa íslenskan fisk og flytja hann út óunninn til vinnslu eða sölu ekki skertir með því hins vegar hefðu íslenskir fiskkaupendur þá alltaf möguleika á að bjóða í fiskinn í samkeppni við aðra ótvírætt er að það þjónar hagsmunum íslendinga að sem mest af þeim fiski sem veiddur er hér við land sé jafnframt unninn hér á landi alþingi og stjórnvöldum ber að haga lögum og reglum þannig að jafnræði og samkeppnisstaða íslenskra fiskverkenda sé trygg en með þingsályktunartillögunni fylgja síðan töflur sem sýna hver hefur verið útflutningur af óunnum fiski í gámum svokölluðum gámafiski á undanförnum árum en það hefur þó einkum samtals á síðustu árum verið í kringum milli fimmtíu til fimmtíu og fimm þúsund tonn af botnfiski sem hefur verið fluttur út í gámum starfsgreinasamband íslands tók þetta mál fyrir og hefur ályktað um þetta og ekki síst núna í ágúst síðastliðnum kom sérstök ályktun og áréttuð í ljósi niðurskurðar á fiskveiðiheimildum eins og kunnugt er og komu mjög hart niður á fiskvinnslu víða um land það skyldi einmitt gefa enn frekar tilefni til þess að fiskur sem er veiddur hér við strendur íslands skuli koma til vinnslu hérlendis eða að minnsta kosti að íslenskir fiskverkendur skuli eiga jafna möguleika til að bjóða í þann fisk á markaði til vinnslu hérlendis þetta er áréttað og til að vitna hér í ályktun starfsgreinasambands íslands frá því tuttugasta og önnur ágúst síðastliðinn vitna með leyfi forseta

hann óunninn úr landi mótvægisaðgerðir ríkisstjórnarinnar vegna kvótaskerðingar ættu þess vegna að beinast að því að gera það fýsilegra ef ekki beinlínis að kvöð að vinna sem mestan eða allan afla innanlands heildarmannafli í sjávarútvegi í fiskvinnslu á íslandi er nú um níu þúsund þrjú hundruð manns og hefur sú tala farið fækkandi gera má ráð fyrir að kvótaskerðingin fækki enn í greininni um þúsund manns þar af um fjögur hundruð til sex hundruð í vinnslunni á næstu tveim árum á sama tíma og verð á sjávarfangi og sjávarafurðum fer hækkandi allar forsendur virðast samt leiða til þess að gera sér mat úr stöðunni skapa verðmeiri vöru efla vöruþróun merkja vöru auka markaðssetningu og fækka milliliðum til þess að greinin geti skapað ný störf fleiri arðsamari og mun betur launaðri störf en nú þekkist

sjávarútvegsráðherra hefur að vísu sett nefnd í málið sem skila átti áliti fyrr í sumar sem ekki varð af vegna fráfalls formanns nefndarinnar einars odds kristjánssonar það verður fróðlegt að fylgjast með niðurstöðu nefndarinnar og ekki síður hinu hvernig mótvægisaðgerðir ríkisstjórnarinnar gætu skilað okkur í samvinnu við greinina betri sjávarútvegs og vinnslufyrirtækjum en við búum við í dag frú forseti það hafa síðan fjölmargir aðrir aðilar ályktað um að það þurfi að tryggja að íslensk fiskvinnsla geti boðið í þann fisk sem veiðist hér og hann sé ekki sendur óunninn á fiskmarkaði erlendis það hafa haft við mig einmitt samband forsvarsmenn byggðarlaga sem segja að það sé blóðugt að horfa á útgerðaraðila flytja fisk í stórum stíl í gámabílum og að jafnvel fram hjá stöðunum þar sem hráefnisskorturinn er og vantar fisk til vinnslu þá horfa þeir á bílana aka fram hjá með gámafisk til útflutnings erlendis ég vil því hér spyrja hæstvirtan sjávarútvegsráðherra sem ég þakka fyrir að er mættur hér í salinn hvað líður einmitt störfum þessarar nefndar sem var sett á laggirnar til þess einmitt að kanna möguleika á því að efla fiskvinnslu hérlendis og að kanna hvaða leiðir væru til þess að innlendar fiskvinnslur gætu boðið í þennan fisk til jafns við aðila erlendis en eins og segir þetta er á milli fimmtíu og sextíu þúsund tonn af botnfiski sem hefur fluttur með þessum hætti á markaði erlendis hér er ekki átt við þann fisk sem er verið að flytja beint til neyslu flugfisk eða annan slíkan fisk sem er fluttur beint til neyslu hann er utan við þessa tölur frú forseti það má líka velta fyrir sér með vinnslu á fiski um borð í skipum úti á sjó og hversu hagkvæmur hann er nú orðinn einmitt þegar við lítum á þetta í heild sinni fiskvinnslu og fiskveiðar í heild sinni með hvaða hætti við getum annars vegar staðið vörð um öflugt atvinnulíf eða öfluga fiskvinnslu og einnig líka hvernig við tryggjum þá hámarksnýtingu og hámarksverðmætasköpun á fiskaflanum hvort sem það er í ljósi niðurskurðar á þorskveiðiheimildum heldur bara almennt séð samkvæmt markmiðum þessarar atvinnugreinar sem hlýtur að vera það að skapa sem mest verðmæti úr afla sem veiddur er á sem vistvænastan hátt unninn á sem vistvænastan hátt en tryggja atvinnu bæði til sjós og lands ég læt þá þessu máli mínu lokið í bili frú forseti en mun óska eftir að koma hér aftur síðar í umræðuna þegar í ljósi þess sem þar kemur fram en ég legg áherslu á að mínu mati er þetta gríðarlega mikið hagsmunamál að fiskur sem veiddur er hér við land að íslenskar fiskvinnslur eigi að minnsta kosti jafnan rétt og jafna möguleika til að tryggja sér vinnslu á þeim fiski miðað við erlendar fiskvinnslur og þessi gámaútflutningur hlýtur að vera að ganga gegn hagsmunum þjóðarinnar hvað það varðar